Dat is goed voor alle Europese landen, ook voor die landen die het misschien zelf nog niet zien. Een Nederlandse volkswijsheid luidt Goed voorbeeld doet goed volgen. Maar dat valt wat dit betreft tegen. Meerdere landen hebben de gunstige economische tijd niet of onvoldoende gebruikt om hervormingen door te voeren en de begrotingstekorten te verlagen.

Allereerst, voor de effectiviteit van de begrotingsregels en de geloofwaardigheid van de Europese Commissie is het wat mij betreft cruciaal dat de regels transparant zijn en kunnen worden gehandhaafd. Ten tweede zou het zo moeten zijn dat de regels simpeler en minder complex worden gemaakt. Bij de herziening moet anticyclisch begrotingsbeleid voldoende worden gewaarborgd. Ten derde, de regels mogen niet flexibeler worden of ruimer worden geïnterpreteerd, wat mij betreft. Afspraak is gewoon afspraak.

Dat is wat mij betreft een open uitnodiging tot een soort creatief boekhouden dat al tot best wat drama heeft geleid. Tot slot is een Europese stabilisatiefunctie echt onnodig. Lidstaten moeten wat mij betreft de schokken zelf opvangen. Daarom moet iedere lidstaat zijn eigen huis op orde hebben. Goed functionerende kapitaalmarkten zouden ook helpen bij het opvangen van juist die externe schokken.